Wenn wir sehen, dass das insbesondere bedeutet, dass auch die islamischen Staaten hier eigenständige Verantwortung zu übernehmen haben, um ihre Region in Ordnung zu bringen, und wir dabei helfen können, scheint mir das eine wichtige Aufgabe zu sein, wie König Abdullah das gestern in diesem Hause sehr überzeugend vorgetragen hat.

Aber das heißt auch, dass wir hier die Abkommen einhalten müssen.

Der Vorschlag, eine europäische Armee aufzustellen, ist ein gutes visionäres Ziel.